Die Halbzeitbilanz des Stockholmer Programms zur Schaffung eines Europäischen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts kann sich sehen lassen.

Auch die stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente hat sich bewährt. Hier fordern wir Liberale die Intensivierung des interparlamentarischen Dialogs, um insbesondere dem Subsidiaritätsprinzip mehr Geltung zu verschaffen. Die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative ist ein Erfolg, es gibt aber nach wie vor technische und finanzielle Hindernisse für deren erfolgreiche Durchführung, die beseitigt werden müssen. Bei der Gewährleistung der Freizügigkeit der europäischen Bürger, Familien und Unternehmen liegt noch viel Arbeit vor uns. Zwar können wir stolz auf die Erbrechts und Scheidungsverordnung sein, aber die zwei Güterrechtsverordnungen für verheiratete Paare und eingetragene Partnerschaften stehen noch aus, ebenso wie die gegenseitige Anerkennung von Personenstandsurkunden, die mir als Notarin besonders am Herzen liegt, und natürlich die Möglichkeit der einfachen Sitzverlegung für Unternehmen von einem in den anderen Mitgliedstaat.